Quiero solicitar específicamente que se solicite que se garantice, además en la Resolución, la vida de los diputados legítimamente electos en la Asamblea Nacional de Venezuela.